Wer in diesem Wirrwarr einen Schuldigen sucht, der findet entweder viele Schuldige oder gar keinen.

Auf der anderen Seite kann natürlich Aserbaidschan nicht zusehen, wie, völlig völkerrechtswidrig, über diese Enklave hinaus jahrelang 20 seines Staatsgebiets von einer fremden Macht militärisch besetzt werden.

Daher frage ich Sie und vor allem die Abgeordneten, die Kollegen von der Volkspartei und von den Sozialdemokraten Wie lange wollen Sie noch die Türkei als EU Beitrittskandidat dulden?